Señora Presidenta, señor Comisario, en vista de la intensificación de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Taiwán en las últimas décadas, parece conveniente que la Unión responda positivamente a la voluntad de este país asiático de iniciar negociaciones para un acuerdo comercial. Este futuro acuerdo permitiría consolidar el apoyo europeo a las instituciones democráticas de este país siguiendo la estela de otros acuerdos con otros países de la zona, como es el caso de Corea del Sur, así como profundizar una relación mutuamente provechosa para ambas economías, especialmente en lo que se refiere a la protección de la inversión y al acceso al mercado. En ese sentido, un mayor impulso en los intercambios comerciales en la industria de las TIC podría representar una fuente importante de crecimiento para nuestras economías, todo ello, claro está, garantizando unas prácticas comerciales acordes con las normas del sistema multilateral y estableciendo unas cláusulas vinculantes en ámbitos tan sensibles como los estándares sociales y medioambientales, y la responsabilidad social corporativa.